Señor Presidente, en nombre del Grupo Popular Europeo, expreso mi apoyo decidido, firme y convencido al señor Barroso por sus palabras, pero también por algunas intervenciones que se han producido en esta Cámara que nos hacen apoyarle con más fuerza y con más entidad que nunca. Quiero decir que la razón principal de este apoyo no es el número de Comisarios que tiene nuestro Grupo, nuestra familia política, en la Comisión, sino, fundamentalmente, la creencia de que la Unión Europea vive un singular momento, un momento diferente. Esta Comisión no es cualquier Comisión, este Parlamento no es cualquier Parlamento, y no sólo porque haya un Tratado de Lisboa, sino porque vivimos una crisis sin precedentes en la Unión Europea, una crisis económica y social. Pensamos que lo más importante no es el Tratado de Lisboa, lo más importante es que haya un cambio de actitud en la dirección de una mayor ambición política de todas las instituciones europeas y, por eso, apoyamos, sin ninguna duda, la Comisión que preside el señor Barroso. Además, porque vivimos una crisis económica y financiera, pero vamos a vivir una crisis de dimensión social va a ser otra fase de la crisis, van a aumentar las diferencias entre unas naciones y otras, va a haber un mayor malestar social.

Por ello, nuestro Grupo dice que la mejor manera de cambiar, de transformar, de mejorar, es apoyar a la Comisión Europea que encabeza el señor Barroso. Por eso, a mí me parece que en esta tarea y en este esfuerzo, el Grupo Popular Europeo es el que quiere que cambiemos más todos.